Señor Presidente, creo que el mayor mérito de los ponentes, los señores Trzaskowski y Gualtieri, no ha sido la calidad del informe, sino haber convencido a la Comisión de Asuntos Constitucionales —y espero que, mañana, al Parlamento— de que se trataba de la solución más viable, la más pragmática, la más prudente y, por tanto, la más realista. Su esfuerzo político ha sido más importante, digamos, que su calidad técnica, que lo es en grado sumo. Con este informe resolvemos una necesidad otorgar los escaños que corresponden a Croacia. Al mismo tiempo, abrimos un camino hacia el futuro, porque señalamos que el reparto actual es insatisfactorio, que no respeta al máximo los principios de proporcionalidad —aunque estoy de acuerdo con las reflexiones que se han hecho sobre la proporcionalidad— y que es asimétrico respecto de la representación en el Consejo. Pero, finalmente, lo que consigue —y eso es lo más importante— es que ningún país se sienta maltratado por la solución, porque no hay ninguno que pierda más de un diputado. Y cuando hay un consenso sobre esa cuestión, la solución política se impone sobre la calidad técnica. Por tanto, enhorabuena a los ponentes.